a zavést na svém území tuto daň, o které se zde bavíme. Současně ale trváme na tom, že těchto jedenáct členských států bude respektovat i právo ostatních, kteří se rozhodnou tímto směrem nepostupovat, neboť to bude jejich svobodné rozhodnutí. Na rozdíl od obhájců daně z finančních transakcí se nedomníváme, že banky a finanční instituce jsou primárními příčinami ekonomické a finanční krize. Těmi jsou dlouholetá a po desetiletí chybná rozhodnutí členských států a jejich vlád, slibování voličům něčeho, co nemohly splnit, a na své sliby si musely od bank půjčit. Tedy mi nepřijímáme to, co je dnes mylně považováno za příčinu, a to, co je považováno za následek. My stejně odmítáme to, že daň z finančních transakcí je jakýmsi novým zdrojem, že existují jakési nové peníze, o kterých nikdo nikdy nevěděl a teď jsme je najednou objevili. Jsou to pořád jedny stejné peníze, které jsou vytahovány z kapes daňových poplatníků. Že se to dnes jinak jmenuje, že to má dnes jinou formu, jak to dnes nazýváme, to je jistě pravda, ale jsou to pořád stejné peníze. Víte, my se obáváme, že institut posílené spolupráce bude v budoucnosti využíván, možná i zneužíván k tomu, že když není možné najít konsensus v širší množině států, tak se použije tento nástroj. To povede k vícerychlostní Evropě.